Unia Europejska postrzega w Kazachstanie silnego partnera w Centralnej Azji, czego wyrazem jest planowana w dalszej perspektywie umowa o partnerstwie i współpracy. Porozumienie to jednakże uwarunkowane jest postępami tego kraju w kontynuacji reform gwarantujących demokrację oraz poszanowanie podstawowych praw i swobód obywatelskich. Tymczasem sytuacja w kwestiach praw człowieka w Kazachstanie uległa w ubiegłym roku gwałtownemu pogorszeniu. Po starciach policji z demonstrującymi pracownikami naftowymi, które miały miejsce w grudniu 2011 r.,

Po szeregu niejawnych procesów, związanych ściśle ze sprawą Kozlova, kazachstański sąd wstrzymał działalność jego partii oraz kluczowych niezależnych mediów.